Christenen hebben letterlijk geen leven onder Ahmadinejad. Bovendien onderdrukt hij zijn eigen mensen op een vreselijke manier. Nog nooit zijn er zoveel mensen geëxecuteerd als juist in het afgelopen jaar. De EU moet daarom de oppositionele krachten, die zich richten op democratie en mensenrechten, blijven steunen. Het regime van Ahmadinejad kan niet hard genoeg worden aangepakt. Ik denk aan sancties en het uitvoeren van gerichte acties tegen het Iraanse atoomprogramma, zoals met het Stuxnet virus is gebeurd. Ik kijk uit naar de dag dat dit regime ten val komt. liefst vandaag nog